Tijdens de afgelopen zeven begrotingsjaren heeft de Europese Commissie veel te veel geld toegezegd en onverantwoorde uitgaven gedaan voor nutteloze projecten.

De Commissie vond die uitgaven absoluut noodzakelijk en dit Parlement stelt nu dat het eigenlijk nog veel te weinig is. De nationale lidstaten moeten nog maar wat meer geld dokken voor al die geweldige nutteloze projecten. En die eis wordt voorgelegd te midden van de enorme economische crisis waarin wij momenteel zitten.

Wat een schandelijke schoffering van de weldenkende hardwerkende burger, wat een dieptepunt voor de democratie, wat een bespottelijke dwaasheid. Het is hoog tijd voor verkiezingen!